Panie Przewodniczący! Cieszę się, że podczas wileńskiego szczytu udało się parafować umowy stowarzyszeniowe, w tym również dotyczące pogłębionej strefy wolnego handlu z Gruzją i Mołdawią. Niestety również w skutek szeregu błędów dyplomatycznych popełnionych przez Unię Europejską władze Ukrainy wbrew własnemu społeczeństwu zdecydowały o zawieszeniu negocjacji z Brukselą. W tle wyraźnie widoczna jest aktywność Kremla dążącego do ograniczenia suwerenności swoich najbliższych sąsiadów. Niepodpisanie traktatu stowarzyszeniowego postrzegać można jako porażkę europejskiej dyplomacji w zakresie polityki wschodniej. Apeluję o zintensyfikowanie działań względem Moskwy, w tym wyrażenie zdecydowanego stanowiska wobec ciągłych napięć granicznych między Gruzją a Rosją. Zwracam się do prezydenta Janukowycza o zaprzestanie agresji wobec protestujących oraz rozpoczęcie konstruktywnych rozmów ze społeczeństwem i opozycją.